frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti fyrsti minni hluta fjárlaganefndar við aðra umræðu flutningsmaður auk mín er háttvirtur þingmaður guðjón arnar

vinnubrögð nefndarinnar eins og háttvirtur formaður fjárlaganefndar gunnar svavarsson hefur gert grein fyrir

ríkisstjórn inn til fyrstu umræðu inn í þingið og síðan fer það til meðferðar í fjárlaganefnd eins og ég sagði áðan er frumvarpið óvenjuilla unnið af hálfu fjármálaráðherra vegna þess að það eru ráðgerðar gríðarlega miklar breytingar á stjórnarráðinu og fleiri þáttum sem hafa áhrif á endanlega gerð þessa frumvarps ég tel þó að nefndin bæði formaður varaformaður og aðrir í nefndinni hafi lagt sig fram í að vinna þetta fjárlagafrumvarp eins vel og þeir hafa haft tök á innan þess þrönga tímaramma sem sett er þetta er ekkert smámál fjárlög íslenska ríkisins fjárlög hinna ýmsu stofnana viðfangsefna og verkefna sem er það sem er stefnumarkandi fyrir þjóðarbúið fyrir velferðarkerfið fyrir alla þá þætti eina mörgu stóru og smáu sem hið opinbera kemur að þessi tími sem nefndin hefur þess vegna til umfjöllunar um fjárlagafrumvarpið er allt of skammur við eigum að ljúka ítarlegri umferð gagnasöfnun og vega og meta saman hluti

leið að starfslið nefndarinnar er líka þá er lögð mikil og þung vinna á starfsfólk til þess að reyna að gera það besta sem hægt er að gera á stuttum tíma það verður líka að segjast eins og er að það hefur eins og undanfarin ár reynst oft erfitt að fá grunngögn frá framkvæmdarvaldinu sem eru nauðsynleg fyrir fjárlaganefndina til að geta unnið sína vinnu og metið það sem fjárlagafrumvarpið er að fjalla um ég vil þar ekki nefna neitt einstakt ráðuneyti í þeim efnum en það verður að koma á mun skilvirkari vinnubrögðum gagnvart fjárlagavinnunni gagnvart framkvæmdarvaldinu heldur en verið hefur það verður líka að auka og styrkja sjálfstæði fjárlaganefndarinnar alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu hvað fjárlagavinnuna varðar og ég sakna þess reyndar hér að í vinnu við þetta fjárlagafrumvarp skuli ekki koma fram meiri og grundvallarbreytingar heldur en raun ber vitni ég sem hér stend hef starfað í fjárlaganefnd og í minni hluta einmitt með öðrum stjórnarflokknum sem nú er samfylkingunni og þá minnist ég þess að fulltrúar samfylkingarinnar bæði hér á þingi almennir þingmenn og fjárlaganefndarmenn lögðu þunga áherslu á breytt og lýðræðisleg vinnubrögð við fjárlagagerðina að það væri þingið það væri fjárlaganefndin sem bæri ábyrgð á málinu inn í þingið og það væri þingið sem ætti að bera þá vinnu uppi og bera ábyrgð á henni þess vegna sakna ég þess að þessar breytingar skuli ekki vera komnar fram það væri fróðlegt að lesa upp ræður einmitt margra þingmanna samfylkingarinnar fjárlaganefndarmanna sem bæði gagnrýndu og bentu á hvernig mætti styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við gerð fjárlaga hér höfum við heyrt góð orð um það en það hefur minna orðið úr því að því hefði verið breytt við verðum að gera okkur grein fyrir því að samfylkingin er búin að vera í ríkisstjórn síðan í maíbyrjun og fjárlagafrumvarpið sem slíkt og fjárlögin eru það sem markar stefnu ríkisstjórnar þau marka í raun stefnu ríkisstjórnarinnar í fjárlögum og fjárlagafrumvarpi koma fram þær áherslur

þær breytingar á gjöldum og tekjum sem ríkisstjórnin vill láta gera á næsta kjörtímabili sínu og næsta ári þess vegna slær fyrsta fjárlagafrumvarp nýrrar ríkisstjórnar tóninn að stefnumörkun fyrir það sem viðkomandi ríkisstjórn ætlar að beita sér fyrir ég verð að segja að ég verð því fyrir miklum vonbrigðum hvað þetta varðar bæði hvað varðar það að hefði verið tekin upp hér öflugri og kröftugri lýðræðræðislegri vinnubrögð strax í sumar því við vorum með vorþing þar sem skipað var í nefndir nefndir sem líka störfuðu og höfðu starfsgildi í sumar þannig að einmitt vorþingið hélt ég að hefði verið til þess að koma þessari saman á sem ný ríkisstjórn með nýjum ríkisstjórnarflokki samfylkingunni vildi beita sér fyrir en það hefur ekki orðið því miður og í þessu fjárlagafrumvarpi sjást þess mjög lítil merki að hafi orðið nein ríkisstjórnarskipti þingmenn samfylkingar bera því við að það sé svo erfitt þetta svo orðið löngu unnið og það sé svo erfitt að koma inn í þetta og það taki eitt til tvö ár að breyta stefnunni það sem ég hef sagt við þá þá eigið þið bara að koma eð ríkisstjórn einu ári seinna þegar við förum nú og lesum þetta nefndarálit og þegar við nú líka förum í gegnum fjárlagafrumvarpið við aðra umræðu þá hljótum við að verða að benda mjög rækilega á þetta það hefur ekki orðið nein stefnubreyting það er búið að segja mörg falleg orð og ég fagna þeim góð orð um það að við breytum starfsháttum það var lofað gríðarlega miklu fyrir kosningar um áherslur í velferðarmálum gríðarlegar áherslur í velferðarmálum eitt fyrsta mál nýrrar ríkisstjórnar átti að vera að taka einmitt á velferðarmálunum ég sagði ályktun eldri borgara í haust að þeir hefðu saknað þess að það hefði ekki verið minnst á kjör eldri borgara eða öryrkja í stefnuræðu forsætisráðherra sem var þó eitt aðalkosningamálið og ef marka má ályktanir og viðbrögð einmitt þessara hópa við fjárlagafrumvarpinu og því sem fram hefur komið þá eru það einmitt gríðarleg vonbrigði gagnvart þeim stefnumálum sem þeir væntu þess að ný ríkisstjórn mundi vinna við og í þessu líka mikla góðæri ríkissjóður er með gríðarlega miklar tekjur og menn tala um þetta mikla góðæri sem sumir segja reyndar að standi á brauðfótum að einhverju leyti en engu að síður komu miklar fjármunir i ríkissjóð og ég hélt að það hefði verið einmitt allir sammála um það í vor að það væri einmitt hægt að nýta þessa góðu stöðu ríkissjóðs til að bæta hag þessa fólks strax en ekki bara kannski og ekki bara setja nefnd í málið og ekki bara skoða það eru búnir að vera nógu margar nefndir í að skoða það hvernig á að bæta og styrkja aldraða og öryrkja og lágtekjufólk það ætti ekki að þurfa að setja eina nefndina enn ég held að fólk vilji þar sjá aðgerðir þannig að þetta er nokkuð sem við getum sagt að einkennir fjárlagafrumvarpið við aðra umræðu það er óbreytt ríkisstjórnarstefna frá því að sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn var þrátt fyrir mikla fjármuni í ríkissjóði hvað þessa málaflokka varðar sama er reyndar að segja líka um heilbrigðismálin hér eru tillögur um það að

allir vita þó að eitt meginvandamál í heilbrigðisgeiranum eða umönnunargeiranum er einmitt lág laun og það fólk sem þar þarf að fást til starfa þau laun sem boðin eru og þau kjör sem boðin eru eru ekki samkeppnishæf á vinnumarkaðinum í þeirri þenslu sem er það þýðir ekkert að segja einstöku stofnunum að þau verði bara að herða ólina hvað það varðar þannig að ég sakna þess að í heilbrigðismálum kemur ekki fram alveg afdráttarlaus stefnubreyting um að þennan málaflokk eigi að efla og kjör þess fólks sem vinnur á elli og hjúkrunarheimilunum og heilbrigðisstofnunum í skólunum kjör þessa fólks eigi að bæta með þeim hætti að þau verði samkeppnishæf og hægt að manna þetta með bærilegum hætti þessa sér ekki stað í

fjárlagafrumvarpið í heild það er umræðan um hinar miklu mótvægisaðgerðir sem boðaðar voru hér í sumar með miklum fyrirgangi mótvægisaðgerðir við niðurskurð á þorskkvóta og fyrirsjáanleg aukið erfiði og erfiðleikar margra byggða sjávarbyggða vítt og breitt um landið það var reyndar alltaf mjög erfitt að handfesta þessar mótvægisaðgerðir það var meira talað svo nú þegar þetta birtist hér inni í fjárlagafrumvarpsins þannig að hafi eitthvert verkefni fengið vilyrði fyrir fjármagni á mótvægisaðgerðum þá var náttúrlega ástæðulaust að viðkomandi verkefni væri að fá fjármagn á fjárlögum utan þess ég get nefnt mörg dæmi um það þegar við því förum í gegnum frumvarpið er það ekki svo ljóst hvar þessar mótvægisaðgerðir liggja þær hafa bara runnið inn og menn hafa skorið niður sums staðar á móti þar sem tilgreindar upphæðir eru á mér sýnast þessar mótvægisaðgerðir vera meira eða minna skollaleikur með fjármuni sama er líka reyndar að segja um málefni svokallaðrar vestfjarðanefndar nefndar sem var skipuð hér á síðastliðnu vori til þess að það átti að taka á og gera tillögur um

sem hefðu búið við það að þar hefur íbúafjöldi dregist saman og mjög skert og erfið kjör og ríkisstjórnin ákvað að setja niður starfshóp og svokallaða vestfjarðanefnd til að gera þar tillögur tillögur hennar áttu að vera algjörlega óháðar mótvægisaðgerðum eða óháðar almennum fjárlagaaðgerðum þær áttu fyrst og fremst að vera til þess að hirða upp

gagnvart þessum byggðarlögum reyndar þurfti ekki að setja neina sérstaka nefnd eða sérstakan starfshóp um það það lá alveg fyrir hvað þyrfti að gera tillögur þessarar svokölluðu vestfjarðanefndar renna líka að því er virðist beint líka inn í hinn almenna hluta þannig að þegar maður fer í gegnum fjárlagafrumvarpið sem slíkt þá verður þetta ekkert aðgreint frá almennum fjárlagaaðgerðum í mörgum tilvikum bæði þessar sérstaka aðgerðir sem boðaðar voru og var gumað af það er sérstakar aðgerðir til stuðnings vestfjörðum samkvæmt vestfjarðanefnd og einnig líka svokallaðar mótvægisaðgerðir virðast hafa runnið inn í hinn almenna hluta hér og í mörgum tilvikum er þar greinilega ekki skilið á milli og ég tel þetta gagnrýnisvert ég býst við að margir þeir aðilar sem töldu í ljósi loforða um mótvægisaðgerðir sem var aðeins grunnur og síðan væri því fylgt eftir með auknu framlagi á fjárlögum verði fyrir vonbrigðum því miður og ég skil það það var búið að búa til miklu meiri væntingar að baki öllum þessum loforðum sem hafa gengið yfir þá er annar flokkur sem ég einnig vil nefna hér sem er keyrður auka hérna inn gjörsamlega óunninn og ég kem að betur í ræðu minni seinna en það er tilflutningurinn á ráðuneytunum breytingar á stjórnarráðinu breytingar sem voru keyrðar inn hér á vorþingi

fyrstu spor þessarar ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og samfylkingar var ofbeldi gagnvart þinginu þegar keyrt var í gegn hér bæði breytingar á stjórnarráðinu í fullkomnu ósætti skyndiákvörðun og einnig líka breytingar á þingsköpum sem þá voru keyrðar hér í gegn fyrstu spor þeirra voru valdbeiting og því er fylgt eftir þetta eru gríðarlega miklar breytingar sem eru fyrirhugaðar það kom fram svo frumvarp um þetta mál fyrr í haust sem enn er til meðferðar í þinginu enn er órætt hér inni í þingsal að meginþorra annarrar umræðu er eftir um þau meginmál breytingar þar sem á að flytja heilu málaflokkana á milli ráðuneyta órætt það hefur verið harðlega gagnrýnt af mörgum aðilum bæði fyrir flausturslega vinnu og einnig líka það að ætla sér að láta þetta koma til framkvæmda nú strax hvers vegna menn vilja ekki gefa því aðlögunartíma þangað til fyrsta janúar tvö þúsund og níu nei þetta á að koma nú svo eru þá keyrðar inn hér tillögur um breytingar á fjárlagafrumvarpinu sem byggja á lögum sem ekki er búið að samþykkja byggja á lögum sem eru nánast órædd í þinginu byggja á lögum og lagafrumvörpum sem ekki eru komin fram í þinginu frumvarp til fjárlaga og fjárlög

eða ný viðfangsefni komi inn sem alþingi samþykkir þá er fjárlögunum breytt með sérstökum lögum fjáraukalögum þannig að það er ekkert til fyrirstöðu og meira að segja mælt svo fyrir í lögum um fjárreiður ríkisins að þær breytingar geti komið inn og þá tekur alþingi það fyrir það er hægt að afgreiða hér fjáraukalög eins oft og þurfa þykir þessar breytingar hér flytja heilu málaflokkana rústa landbúnaðarráðuneytinu flytja málaflokka landbúnaðarráðuneytisins undir önnur ráðuneyti skipta þeim upp flytja stóran hluta tryggingakerfisins á milli ráðuneyta færa til stofnanir og endurskilgreina þær flytja til málefni sveitarstjórna sveitarfélaganna svona má áfram telja stórir stórir málaflokkar hvort sem menn deila um það hvort þetta sé rétt ráðstöfun eða ekki þá verður hún jú að fara fram á þingræðislegan hátt og það er ekki gert hér heldur er þetta mál keyrt hér fram og ef það fer fram sem horfir á að láta alþingi hér vera að greiða atkvæði um

þetta finnst mér dæmi um afar óvönduð og ólýðræðisleg og óþingræðisleg vinnubrögð í ljósi orða sem háttvirtur þingmaður hér og formaður fjárlaganefndar hafði háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson sem ég reyndar tel að vilji breyta hér um vinnulag en í ljósi orða háttvirts þingmanns er þetta nú ekki trúverðugt að fyrstu verk hans hér eru að keyra í gegn lagabreytingar keyra hér í gegn tillögur eins og varðandi breytingar á stjórnarráðinu í gegnum fjárlaganefnd áður en alþingi er búið að ákveða það þá er það ekki dæmi um vönduð vinnubrögð eða lýðræðisleg eða þingræðisleg vinnubrögð ég er reyndar hissa á því einmitt að mér verður svona tíðrætt um þingmenn samfylkingarinnar af því að við störfuðum saman í stjórnarandstöðu bæði í fyrra og hitteðfyrra og áttum þar samleið einmitt í gagnrýni á þessi vinnubrögð sem svo birtast hér einmitt í þeirri gagnrýni að gagnrýna meiri hlutann gagnrýna framkvæmdarvaldið fyrir að beita hér ofbeldi gagnvart þinginu eins og það að fara að keyra hér inn breytingar á fjárlögum sem ekki styðjast við lög þess vegna finnst mér það mjög dapurt að verða vitni að því að einnig í svona málum skuli vera svo langt á milli orða og athafna einmitt hjá þingmönnum samfylkingarinnar þetta er allt óbreytt hvað þetta varðar þingræðið ekki njóta vafans í þeim efnum ég kem nánar svo inn á þetta á eftir þingsins á grundvelli breyttra starfshátta og vinnulag þingsins og svo framvegis tæpar hundrað milljónir króna það liggur ekki enn fyrir neitt í sjálfu sér lagalegur grunnur í sjálfu sér fyrir þeim breytingum öllum ekki að minnsta kosti eins og forseti þingsins hefur lagt það fram að þá séu þessar fjárveitingar háðar því að einhver hugmynd sem hann hefur keyrt fram og er keyrð fram hér sem þingskjal í gær verði að lögum einnig þarna eru því settar fram þessar tæpu hundrað milljónir á grundvelli laga eða áformaðra laga sem ekki eru fyrir hendi ég er ekki að gagnrýna það hvort þessi upphæð fer inn eða ekki þessar tæpu hundrað milljónir ég er að benda á að þessi vinnubrögð eru ekki samkvæmt eðlilegum þingsköpum og þingræðislegum reglum og ekki eða að mínu viti fara þau á svig við lög um fjárreiður ríkisins því að þar stendur einmitt að ef það komi upp skyndileg atvik eða breytingar á lögum kjarasamningar eða náttúruhamfarir að þá fer maður inn í þingið með það í formi fjáraukalaga þannig að meira að segja þó að þetta frumvarp um þingsköp þó að það yrði samþykkt þá er hægt að koma inn með þá upphæð í fjáraukalögum það er það sem lögin um fjárreiður ríkisins gera ráð fyrir en ekki að koma hér með hvert málið á fætur öðru á grundvelli þess að ríkisstjórnin ætli að keyra í gegn lagafrumvarp seinna á þinginu sem staðfesti það þetta eru ekki þingræðisleg vinnubrögð og veldur mér aftur vonbrigðum að einmitt og mér verður aftur hugsað til margra góðra þingmanna samfylkingarinnar sem störfuðu hér saman í stjórnarandstöðu á liðnum árum og þá voru einmitt þessi vinnubrögð þessi valdbeitingarvinnubrögð ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórnarmeirihlutans gagnrýnd mjög harðlega ég minnist þess einmitt að þáverandi þingmenn samfylkingarinnar létu hreint ekki sitt eftir liggja í þeirri gagnrýni á hliðstæðum vinnubrögðum og þeir núna eru að leggja blessun sína yfir það hlýtur að valda miklum vonbrigðum frú forseti hvernig samfylkingin virðist hafa gengið inn í þessa ríkisstjórn bæði hvað vinnubrögðin varðar alveg hreint eins og það hafi ekki einu sinni verið skipt um ver á sænginni áður en framsókn fór undan forseti vill spyrja háttvirtan þingmann hvort hann eigi langt eftir af ræðu sinni því að forseta vill gera hér matarhlé já virðulega frú forseti það er drjúgur kafli eftir af ræðunni þannig að það hentar ágætlega að gera matarhlé ef forseta sýnist